virðulegi forseti það er gott að fá tækifæri til að ræða efnahagsmál og kannski þá framtíðarsýn sem íslensk stjórnvöld þurfa að hafa í dag ég varð reyndar fyrir miklum vonbrigðum þegar ég heyrði í hæstvirtur forsætisráðherra vegna þess að hún eyddi stærstum hluta ræðu sinnar ef ekki allri ræðunni í að tala um fortíðina ég einhvern veginn reyna að benda á það sem miður hafði farið í mínum huga erum við búin að taka þá umræðu og ég held að öll þau sjónarmið í hvaða flokki sem við stöndum hafa komið fram það voru gerð mistök við einkavæðingu á bönkum en ný ríkisstjórn ætlar sér að setja bankana í söluferli það er staðreynd og menn eiga að læra af þeim mistökum sem gerð voru ég held að eftirlitshlutverkið hafi klikkað ég held að menn séu almennt sammála um að þar liggi vandinn en það hefur ekki verið tekið á þeim vanda af núverandi ríkisstjórn og samfylkingin hefur haft nokkra mánuði og nokkur ár til þess einmitt að ráðast í þær breytingar þegar við framsóknarmenn fórum úr ríkisstjórn í kosningunum árið tvö þúsund og sjö þá sögðum við strax við nýja ríkisstjórn gætið nú að það hefur verið þensla í landinu það má alls ekki auka á þá þenslu við sögðum líka gætið þið að undirstöðunum í samfélaginu þær eru ekki nægilega traustar þegar ríkisstjórnin kom til valda ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar byrjaði hún á því að auka ríkisfjárlögin um tuttugu prósent við gagnrýndum það og það var ekki vinsælt það var ekki vinsælt að sitja í stjórnarandstöðu og segja að þetta væri aðgerð sem mætti alls ekki fara í hæstvirtur forsætisráðherra kom fram og sagði að þá hefði samfylkingin komið og bætt kjör aldraðra og öryrkja það getur vel verið að það hafi verið gert en öll skref sem hafa verið stigin síðan þá hafa stórlaskað kjör aldraðra og öryrkja við framsóknarmenn byggðum upp heilbrigðiskerfið sem aftur og aftur fær þann dóm að vera ekki bara eitt það besta í heiminum heldur er það lofsvert að mati o e c d og aðrar þjóðir ættu að taka sér það til fyrirmyndar mig langar til að ræða framtíðina leiðir sem ég tel að stjórnvöld eigi að fara hvaða leið er verið að fara í dag jú það er verið að fyglja prógrammi alþjóðagjaldeyrissjóðsins jafnvel þó að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bjóði upp á ágætisvaxtakjör þá setur hann þau skilyrði og þau tvö helstu eru að við borgum icesave skuldirnar jafnvel þó að stórar líkur séu á því að við eigum ekki að gera það ég held að allir séu sammála um það í dag að í raun og veru virkar hann eins og innheimtustofnun fyrir breta og hollendinga og það gengur þvert á markmið sjóðsins og brýtur í rauninni þau lög sem hann starfar eftir eigum við íslendingar að sætta okkur við það það voru jákvæðar fréttir í dag þegar þrír af þeim flokkum sem eiga sæti á alþingi að minnsta kosti ég held að þingmenn óháðir borgarahreyfingunni og háttvirtur þingmaður þráinn bertelsson séu sammála mér og okkur um að svona á alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ekki að virka og ef hann virkar svona þá höfum við íslendingar ekkert með hann að gera við verðum að geta staðið uppréttir gagnvart þeim bjóði sem við eigum í deilum við í annan stað setur alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þau skilyrði að hér verði ráðist í blóðugan niðurskurð gott og vel það er ágætt að draga saman seglin og eftir langt hagvaxtarskeið var komin þörf á því en að fara jafnbratt í hlutina eins og nú er boðað í fjárlögum gengur einfaldlega ekki upp það mun stórskaða alla þá þjónustu í heilbrigðiskerfinu í velferðarkerfinu í menntamálum sem við höfum upp á að bjóða í dag ég held að menn verði að átta sig á því að úti á landsbyggðinni til að mynda ef skorið er niður um eitt eða tvö störf þá þýðir það í mörgum tilvikum að stofnunin sem er á svæðinu verður lögð niður það tekur mörg ár að vinna slíkt upp aftur líka held ég að við íslendingar verðum að átta okkur á því að jafnvel þó niðurskurðurinn verði aðeins minni á næstu árum og fari stigvaxandi það er batni aðeins horfurnar á næstu árum árið tvö þúsund og sextán förum við að borga af icesave skuldbindingunum og þær einar og sér eru að safna milli fjörutíu og fimmtíu milljörðum í vexti bara á þessu ári árinu tvö þúsund og átta þetta eru fjárhæðir sem við þurfum að borga árið tvö þúsund og sextán með öðrum við sjáum fram á erfitt tímabil núna nokkur ár fram í tímann en svo tekur við annað jafnerfitt tímabil það er ekkert í þessari mynd sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og núverandi stjórnvöld leggja upp það er hvergi að finna einhvern hvata fyrir fyrirtæki að starfa á ný til að afla heimilunum tekna til að standa undir þeim gríðarlegu skuldbindingum sem þau eru látin borga er það sanngjarnt að heimilin í landinu þeir sem hafa þurft að byggja sér þak yfir höfuðið þeir einir verði látnir borga fyrir endurreisn bankanna ég segi nei við framsóknarmenn höfum sagt að það sé möguleiki að norðmenn vilji lána okkur óháð láni frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum það var gert lítið úr því í fréttum og sagt að þetta væri einn þingmaður en ég vil bara ítreka og leiðrétta þann misskilning vegna þess að það er einn flokkur af þremur í ríkisstjórn noregs sem hefur sagt að hann vilji lána íslendingum óháð icesave óháð alþjóðagjaldeyrissjóðnum og þessi flokkur á sæti í ríkisstjórn og stendur nú í viðræðum um áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf sem norskir fjölmiðlar telja afar miklar líkur á að verði framhaldið framtíðarsýnin er einfaldlega þessi við verðum með einum eða öðrum hætti að losa okkur undan oki alþjóðagjaldeyrissjóðsins það er lífsnauðsynlegt fyrir íslendinga um leið og það er gert þá geta menn staðið uppréttir í deilunni við hollendinga og breta og reynt að leysa það á mannsæmandi hátt fyrir íslendinga hvað verðum við svo að gera jú við verðum að ráðast í það strax eins og svo lengi hefur verið talað um að afnema gjaldeyrishöftin það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir atvinnulífið og nú eru það ekki bara útflutningsaðilar sem tala fyrir því að losa um þau það eru innflutningsaðilar líka þetta gengur einfaldlega ekki upp að sjálfsögðu verður að setja eitthvað öryggisnet varðandi þá sem eiga enn þá háar innistæður í jöklabréfum en þá bara gerum við það einfaldlega þessi vandi okkar dýpkar og lengir kreppuna um mörg ár síðast en ekki síst verðum við að fara að lækka stýrivexti af hverju koma ekki stjórnvöld forsætisráðherra og talar um í ræðu sinni og beinir þeim orðum sínum að seðlabankanum að lækka stýrivexti ef stýrivextir eru færðir niður í tvö prósent mundi sú aðgerð ein og sér vera stærsti liðurinn í að bjarga heimilum og fyrirtækjum í landinu sem eru skuldsett bara sú aðgerð ein og sér virðulegi forseti ég kalla eftir framtíðarsýn hjá núverandi ríkisstjórn það er skortur á henni sem stendur henni helst í vegi og kannski er það eitt og sér sem gerir það að verkum að hún er að klofna í herðar niður